frú forseti ég mæli fyrir tillögu til þingsályktunar um afskriftir af höfuðstól lána íslenskra heimila og rekstrarfyrirtækja ályktunin er svona alþingi ályktar að fela fjármálaráðherra að framkvæma nauðsynlegar afskriftir á lánum til íslenskra heimila og rekstrarfyrirtækja og nemi afskriftirnar að minnsta kosti tuttugu prósent af höfuðstól láns skal þessum afskriftum vera lokið eigi síðar en fyrsta ágúst tvö þúsund og níu þessi tillaga sem er flutt af öllum þingmönnum framsóknarflokksins kemur í framhaldi af mikilli og langri umræðu um mikilvægi þess og þörfina fyrir að ráðast í afskriftir eða leiðréttingu á lánum til íslenskra heimila og rekstrarfyrirtækja um þessa svokölluðu tuttugu prósenta leið hefur mikið verið rætt og lengi í samfélaginu ég tel ástæðurnar vera tvær í fyrsta lagi að þessar hugmyndir voru gagnrýndar á sínum tíma á röngum forsendum svoleiðis að það hefur gefið tækifæri til þess að halda umræðunni áfram með því að leitast við að leiðrétta út á hvað þetta í raunverulega gengur og hefur svo sem gengið ágætlega gagnvart flestum þó því miður hafi hæstvirtir ráðherrar og einkum og sér í lagi forsætisráðherra og félagsmálaráðherra hæstvirtur ekki gefið sér tíma enn þá til þess að kynna sér málið þeir eru ekki hér í dag svoleiðis að það sem ég hafði nú vonast til að geta notað tækifærið núna til þess að setja hæstvirtur ráðherra inn í þetta mikilvæga mál það verður þá líklega enn að bíða en hin ástæðan fyrir því hversu mikið þetta hefur verið átt og lengi er sú að ríkisstjórnin hefur ekki komið með tillögur sjálf aðrar leiðir til þess að ráða bót á þeim mikla vanda sem þessari tillögu er ætlað að takast á við sú gagnrýni sem mest hefur farið fyrir á þessa leið er sú að í þessu felist gríðarlegur kostnaður fyrir íslenska ríkið það er alrangt hér er í fyrsta lagi ekki um að ræða aukinn kostnað yfir höfuð heldur um það að ræða að verið er að reyna að lágmarka tap og í rauninni að láta jafnvel að einhverju leyti ganga til baka tap sem þegar leit út fyrir að væri orðið ástæðan er sú að hér er ekki í rauninni um fjármagn ríkisins að ræða heldur lán sem íslenska bankakerfið hefur veitt áfram til heimila og fyrirtækja og teljast þau nú að miklu leyti vera töpuð þessi lán voru fjármögnuð einkum af erlendum kröfuhöfum bankanna og þessir kröfuhafar hafa einmitt tapað langsamlega mestu af því sem þeir lánuðu til íslendinga

þessara banka ganga nú kaupum og sölum í sumum tilvikum á einn tveir þrír fimm prósent af upprunalegu verði sem gefur til kynna að menn gera ráð fyrir alveg gríðarlegum afskriftum af þeim peningum sem hingað voru lánaðir og maður skyldi þá ætla að það gæfist töluvert svigrúm til afskrifta gagnvart þeim sem þessi lán tóku og nú er ljóst að geta ekki staðið undir þeim þá er mikilvægt að hafa í huga að þessi heimskreppa sem nú ríður yfir hefur á flestum stöðum mikið með það að gera að það voru tekin miklu miklu hærri lán heldur en menn geta staðið undir og víðast hvar eru menn nú að gera sér grein fyrir því að eina leiðin til að fást við þetta ástand sé að ráðast í endurskipulagningu lána eða með öðrum orðum afskriftir að verulegu leyti menn hafa séð hvað gerist þegar farnar eru aðrar leiðir til að mynda reynt að lengja í lánum og halda lánunum áfram á bókunum þó að ljóst sé orðið að þau fáist aldrei að fullu endurgreidd þetta gerðu menn í japan á sínum tíma við lok níunda áratugarins og í upphafi þess tíunda og varð til þess að það hefur ríkt algjör stöðnun í japönsku efnahagslífi nú um tveggja áratuga skeið sem sagt að víða eru menn að gera sér grein fyrir því að eina leiðin til þess að fást við þennan vanda sem nú er uppi er sú að ráðast í afskriftir þá er spurningin hvaða leið er best til þess og um það geta menn deilt en sanngirnin sem felst í því að leiðrétta lán allra jafnt ætti að vera öllum ljós því með því að framkvæma flata afskrift eða flata leiðréttingu upp á til að mynda tuttugu prósent þá er í raun verið að færa alla nokkurn veginn aftur á þann stað það er þeirra sem eru með verðtryggð lán nokkurn veginn aftur á þann stað sem þeir voru þegar þeir tóku sínar ákvarðanir með því að færa þá aftur að þeirri upphæð sem lánin stóðu í áður en urðu hér ófyrirséðir atburðir sem leiddu til um það bil tuttugu prósent verðbólgu og hækkunar lánanna í samræmi við það verði ráðist í afskrift lána þá eins og ég nefndi áðan felur það skemmtilega í sér kostnað vegna þess að ólíkt hefðbundnum afskriftarreikningum þegar menn gera ráð fyrir kannski tvö eða þrjú prósent þá mun það að ráðast í afskriftir við þær aðstæður sem en ríkja hafa áhrif á það hversu margir eru í stakk búnir til að halda áfram að greiða það og núna við þessar aðstæður skiptir öllu máli að sem flestir geti haldið áfram að greiða sérstaklega vegna þess að eignaverð hefur nú lækkað mjög flestar eignir hvort sem eru áþreifanlegar eignir eða hlutabréf eða annað eru orðnar illseljanlegar og það sem hægt er að selja selst yfirleitt á verulega lágu

flestir geti haldið áfram að greiða og þar af leiðandi má færa fyrir því sterk rök að á endanum skili sér meira til baka til þeirra sem veittu lánin komi menn til móts við lántakandann með því að afskrifa lánin að hluta svoleiðis að þetta er ekki spurning um það að kostnaður lendi á íslenska ríkinu hér er um að ræða afskriftir sem þegar eru nauðsynlegar við ættum hér einungis að vera að ræða hvort þessi leið sem hér er rædd sé besta útfærslan á nauðsynlegum afskriftum ég er svo sannarlega til í þá

gömlu bönkunum yfir í þá nýju og það er orðið ljóst að íslenska ríkið mun sem sé kaupa lán gömlu bankanna af kröfuhöfunum annaðhvort eins og nú stefnir í með því að láta skuldabréfamótið í gömlu bankana og færa þá lánin inn í þá nýju eða einnig mætti hugsa sér að þetta yrði gert beint ef íslenska ríkið keypti lánasöfn beint af gömlu bönkunum en það reyndar stendur ekki til eins og sakir standa en séu þessi lánasöfn keypt á óeðlilega háu verði með því að borga meira fyrir þau heldur en hægt væri að fá fyrir þau annars staðar þá gæti ég skilið málflutning þess efnis að kostnaðurinn geti lent á ríkinu en nú er staðan einfaldlega sú að lánasöfn banka eru mjög ódýr það fæst mjög lítið fyrir lánasöfn erlendir fjölmiðlar hafa fjallað mikið um það ekki hvað síst fjármálafjölmiðlar eins og financial times að lánasöfn fjármálastofnana séu nánast óseljanleg núna og menn hafa nefnt í því sambandi að þegar tekst að selja þau þá fáist hugsanlega tíu prósent af upprunalegu verði hvernig ætli staðan sé þá á þessum íslensku lánasöfnum hvað væri eðlilegt að greiða fyrir þau væri eðlilegt að greiða meira en tíu prósent ég skal ekki segja en ef að við gefum okkur það að íslenska ríkið kaupi þessi lán til að mynda fasteignalánin á segjum fimmtíu prósent afskrift er þá eðlilegt að ríkið sem keypti þessi lán á helmings afslætti haldi áfram að reyna að innheimta þessi lán að fullu vegna þess að lán segjum upp á hundrað milljónir sem ríkið kaupir á fimmtíu milljónir á það að reyna að innheimta allar hundrað milljónirnar engu að síður þegar ástæðan er fyrir því að lánin voru svona ódýr og voru seld með þessum afslætti er einmitt sú að menn höfðu gert sér grein fyrir að það væri ekki hægt að innheimta alla upphæðina svoleiðis að með því að halda áfram að reyna að innheimta það sem ljóst er að muni ekki innheimtast og búið er að gefa afslátt af þá nást ekki áhrifin af afslættinum áhrifin sem ættu að vera þau að sætta sig við að hluti lánsins sé tapaður og gera þá hagkerfinu kleift að halda áfram frá þeim punkti svoleiðis að með þessu er í raun að verða til óþarfa tap það er búið að afskrifa en áhrifin af því jákvæðu áhrifin skila sér ekki vegna þess að sá sem skuldar er áfram týndur rétt eins og afskriftin hefði ekki átt sér stað svoleiðis að halda því fram endalaust aftur og aftur í þessari umræðu að hér sé um það að ræða að ríkið sé að taka á sig kostnað með því að láta afskriftir að einhverju leyti og ekki að öllu leyti bara að einhverju leyti ganga áfram til leitar sem skulda er einfaldlega órökrétt þetta hefur ekki bara áhrif á þá sem skulda þetta hefur ekki bara þau áhrif að fyrirtæki geti þá séð einhverja framtíð með því að halda áfram rekstri halda fólki í vinnu og ekki bara áhrif á heimilin sem þá geta haldið áfram vonandi að borga af lánunum sínum sjá tilgang í því þetta hefur áhrif á hagkerfið í heild og það er það sem vantar umfram allt núna að halda íslenska hagkerfinu gangandi og koma í veg fyrir að hér verði algjört kerfishrun nú leitar ríkisstjórnir um allan heim leiða til að halda uppi neyslu halda hagkerfum landa sinna gangandi

sú leið sem er hins vegar líklega hagkvæmust til þess að ná þessum áhrifum er að ráðast í leiðréttingu lánanna láta þessa óeðlilegu hækkun sem varð vegna hrunsins ganga til baka og með því gera þá fólki kleift að halda áfram neyslu og halda þá vonandi fleiri fyrirtækjum í rekstri og ef fleiri fyrirtæki geti haldast í rekstri þá verða færri atvinnulausir og færri fyrir vikið lenda í þeim hópi þar sem tuttugu prósent leiðrétting dugir ekki til eða verðbólguleiðrétting við getum kallað þetta hvort heldur sem er svoleiðis að með þessum aðgerðum þá er ekki bara verið að koma til móts við þá sem eru í vandræðum vegna þess að þeir ráða ekki við afborganir það er verið að koma til móts við hagkerfið í heild og þetta er sem sé fyrirbyggjandi aðgerð en það er nú það sem hefur vantað hjá þeirri ríkisstjórn sem nú situr að ráðast í aðgerðir sem eru fyrirbyggjandi í efnahagsmálum svoleiðis ef ég þá í lokin tek þetta saman þá er ekki um að ræða svo ég ítreki það af því ég sé að þarna

tóku sínar ákvarðanir gerðu ráðstafanir áður en hér urðu ófyrirsjáanlegir atburðir sem segja má að hafi valdið forsendubresti allir eru þannig settir aftur á sama stað þetta mun ekki nægja öllum en vegna áhrifanna fyrir hagkerfið í heild þá mun þetta vonandi nægja sem flestum og þá er auðveldara að fást við og aðstoða þá sem þurfa áfram á aðstoð að halda eftir að ráðist hefur verið í svona heildaraðgerðir en með því að líta á þetta sem leiðréttingu þá er framkvæmdin á þessu auk þess mun auðveldari heldur en sértækar aðgerðir að ráðast í sértækar aðgerðir

leiðrétting sem nær yfir allt saman er mjög auðframkvæmanleg og hægt að framkvæma á einum degi í rauninni svoleiðis að ná þessu fyrir fyrsta ágúst ætti ekki að vera mikið vandamál en það liggur á við höfum séð það núna til að mynda í umræðum í gær um stöðu heimilanna ástandið heldur áfram að versna þær aðgerðir sem ríkisstjórnin taldi að mundu nægja hafa ekki nægt eru ekki að hafa þau áhrif sem ríkisstjórnin vonaðist til nú þurfa menn að sýna dálítinn kjark þurfa að þora að hugsa aðeins út fyrir kassann og gera eitthvað sem ekki hefur verið gert áður því þetta eru aðstæður sem ekki hafa komið upp áður þegar það gerist þá þurfa menn að þora að leita óhefðbundinna lausna þetta teljum við vera vænlegustu lausnina í stöðunni framkvæmanlega sanngjarna og nauðsynlega